Señora presidenta, hace dieciocho años aprobamos la Directiva Marco del agua y, desde entonces, los Estados miembros han aplicado las normas de la Unión Europea con bastante acierto. En el caso de las aguas de consumo, necesitamos nuevos parámetros de calidad para actualizar y mejorar la legislación actual además, los avances técnicos nos permiten mejores controles que conviene implantar en beneficio de la salud pública de los consumidores. También pueden y deben mejorarse las condiciones de acceso por parte de los ciudadanos al suministro de agua, y hay que contribuir a la economía circular mediante la reducción de pérdidas en las instalaciones. Quiero felicitar al ponente, mi colega, el señor Dantin, porque el trabajo realizado en este informe es complejo y, además, muy sensible. En relación con el voto, es necesario hacer hincapié en la eficiencia de las medidas que han de tomarse unas obligaciones redundantes o excesivas no harán sino aumentar el precio para los ciudadanos y complicar mucho la tarea a los suministradores pequeños, a los que suministran a las zonas aisladas y a los que tienen problemas específicos. El principio de integración de costes de la Directiva Marco del agua nos obliga a ser especialmente cuidadosos a la hora de establecer nuevos parámetros o frecuencias de muestreo. Los ciudadanos nos agradecerán que seamos capaces de aunar las mejoras de la calidad del agua con la contención de las tarifas de suministro en un sector que ya funciona a nivel muy bueno.